Vreau să subliniez că măsurile financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului reprezintă un instrument major de finanțare al Uniunii Europene în acest sector și ele trebuie adaptate în permanență la nevoile cetățenilor implicați în domeniu și în strânsă concordanță cu provocările actuale. Mijloacele financiare necesare punerii în aplicare a politicii comune a pescuitului includ și finanțarea pentru proiecte în domenii precum relații internaționale, guvernanță, colectarea datelor, consiliere științifică și sisteme de control, precum și punerea în aplicare a acestei politici. Consider că gestionarea pescuitului trebuie să se bazeze pe informații științifice actuale, referitoare la stadiul în care se află stocurile, tocmai pentru a permite o adaptare cât mai eficientă a dispozițiilor regulamentului în vigoare, în funcție de nevoile reale.